Pane předsedající, já jsem chtěl upozornit kolegy Evropského parlamentu a také zástupce Komise na to, že čtrnáctého června se na území většiny států Evropské unie uskuteční mezinárodní den, který má zvýšit povědomí o transportu živých zvířat, a my bychom toto téma neměli podceňovat. Na jedné straně zde vytváříme, a já to velmi vítám a podporuji, jednotný evropský trh s volným pohybem zboží, a na druhé straně tím zbožím jsou bohužel i živá jateční zvířata, která jsou často přepravována na tisícikilometrové vzdálenosti ve velmi těžkých podmínkách. Já si myslím, že by Evropská unie tento problém měla řešit a měli bychom do budoucna uvažovat o nějaké regulaci, která zkrátka zabezpečí, aby zvíře, které je vezeno tisíce kilometrů na popravu, na porážku, tak aby mělo tedy zajištěno podmínky, ve kterých nebude trpět a nebude takto týráno. Tedy prosím čtrnáctý červen by pro nás měl být důležitým dnem pro získání informací o tomto jevu.